forseti ég þakka fyrir þessa greinargóðu skýrslu það er mikilvægt að draga ekki rangar ályktanir byggðar á getgátum það er ýmislegt við þetta mál sem ber að athuga en ég vil frekar en falla í þann fúla pytt að benda á aðra án sannana að flytja þetta ljóð sem mér finnst við þær hæfi eftir þær aðdróttanir sem ég og þingflokkur hreyfingarinnar sem og wikileaks urðum fyrir í þingsalnum í morgun út af þessu máli ráðið eftir pál j árdal með leyfi forseta ef ætlarðu að svívirða saklausan mann þá segðu aldrei ákveðnar skammir um hann en láttu það svona í veðrinu vaka að þú vitir að hann hafi unnið til saka en biðji þig einhver að sanna þá sök þá segðu að til séu nægileg rök en náungans bresti þú helst viljir hylja það hljóti hver sannkristinn maður að skilja og gakktu nú svona frá manni til manns uns mannorð er drepið og virðingin hans og hann er í lyginnar helgreipar seldur og hrakinn og vinlaus í ógæfu felldur og þegar svo allir hann elta og smá með ánægju getur dregið þig frá og láttu þá helst eins og verja hann viljir þó vitir hans bresti og sökina skiljir og segðu hann brotlegur sannlega er en syndugir aumingja menn erum vér því umburðarlyndið við seka og sæmir en sekt þessa vesalings faðirinn dæmir svo leggðu með andakt að hjartanu hönd með hangandi munnvikin varpa þú önd og skotraðu augum að upphimins ranni sem æskir þú velferð þeim brotlega manni hafir þú öll þessi happsælu ráð ég held þínum vilja þú fáir þá náð og maðurinn síst verði meiddur og smáður en